Ma dobbiamo fare molto anche sulla prevenzione del rischio, sulla formazione e sulla capacità di rafforzare la nostra risposta. Con la relazione che possiamo votare questa settimana, noi andiamo a fare un ulteriore passo in avanti per rafforzare il meccanismo a livello europeo, riuscendo a coniugare la solidarietà con la sussidiarietà declinata in tutte le sue sfaccettature, perché questo è molto importante ed è bene che sia sottolineato e sempre presente. Allora, abbiamo lavorato molto bene ringrazio tutti i colleghi nelle varie commissioni per le opinioni, tutti i gruppi, i relatori ombra, i relatori dell'opinione, perché abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo ottenuto già nelle commissioni delle maggioranze a favore, e saremmo anche potuti andare al negoziato direttamente. Però abbiamo preferito portarlo in Aula perché tutti possano partecipare a questo risultato importante che i cittadini aspettano. Allora ci dispiace dopo aver lavorato tanto bene, anche con un'agenda così serrata, per arrivare pronti a questa Plenaria vedere di perdere altre due settimane, quando noi sappiamo che con la Protezione civile la velocità è una delle caratteristiche più importanti. Per questo io chiedo ai colleghi di inserire la Protezione civile in questa Plenaria senza aspettare altre due settimane, perché penso che d'altronde non è che il lavoro cambierebbe.